Remélem, hogy a néppárti kollégái nem fogják megvédeni azokat a butaságokat, amiket mondott. Mert nincsen néppárti, liberális vagy szocialista gyümölcslé.

Ezért én teljes mértékben támogatom azt a javaslatot, ami előttünk áll. Hiszen néhány hónappal ezelőtt az élelmiszerek címkézéséről szóló irányelv vitájában is már hangsúlyoztam, hogy a szabályozásnak elsősorban a fogyasztók érdekeit kell szolgálnia. A gyümölcslevek esetében különösen fontos a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módszerek kiszűrése.

Ezekkel a termékekkel kapcsolatban ugyanis az általános meggyőződés az, hogy természetes eredetűek és egészségesek.

Jelenleg a gyümölcslevek dobozán számos olyan jelzés előfordulhat, amelyek alkalmasak a fogyasztó megtévesztésére.

Egyetértek azzal, hogy megtiltsuk, hogy a gyártók olyan gyümölcsöt ábrázoljanak a csomagoláson, amelyet a csomagolt gyümölcslé nem tartalmaz. Helyesnek tartom azt is, hogy kötelezővé tegyük annak világos feltüntetését, hogy a gyümölcslé koncentrátumból készült, és ezekben az esetekben megtiltsuk a friss gyümölcslé elnevezés használatát.

És határozottan meg kell különböztetni a gyümölcsleveket a sűrítményből vagy porból előállított, magas cukortartalmú gyümölcsnektártól.